Aș vrea să încep prin a l felicita pe colegul Theurer, inclusiv pentru colaborarea excelentă pe care am avut o în cadrul vizitei în România a Comisiei pentru dezvoltare regională. Sigur, trebuie s o recunoaștem, în acest moment România are încă o problemă de absorbție a fondurilor europene. Tocmai din acest motiv, guvernul a luat o serie întreagă de măsuri, măsuri care au culminat, așa cum s a spus, cu înființarea noului Minister al Afacerilor Europene, unde ministrul este fostul comisar european Leonard Orban. Proiectele la început au fost mici și de valori mici, dar iată că măsurile luate încep să se concretizeze. Tot mai mult apar proiecte la valori mari, foarte mari, și este suficient să amintesc că astăzi a fost comunicat din partea Comisiei Europene faptul că au fost aprobate două finanțări, două proiecte în transporturi în valoare de 724 de milioane de euro, repet doar pentru două proiecte de transport în autostrăzi.